Unia Europejska, nie zważając na trawiący ją poważny kryzys finansowy, kontynuuje proces rozszerzenia.

Podczas marcowej sesji w Strasburgu ostro spierano się o Macedonię, a dziś Komisja Spraw Zagranicznych przedkłada Parlamentowi projekt rezolucji w sprawie integracji Serbii z Unią Europejską. Kraj ten jak czytamy w sprawozdaniu poczynił wyraźne postępy w dziedzinie reform demokratycznych i legislacji.

wykazały się brakiem woli politycznej, z drugiej zaś strony w tym samym punkcie w sposób nieuprawniony ingeruje się w swobodę wypowiedzi, odmawiając między innymi prawosławnym duchownym prawa do wyrażania uwag zgodnych z własnymi przekonaniami.